Madame la Présidente, je salue également le travail des corapporteurs, mais nous ne pouvons passer à côté du Brexit et de ce moment de l'histoire, car c'est maintenant qu'il faut tout changer, c'est maintenant qu'il faut oser les ruptures, c'est maintenant qu'il faut adresser un message fort et clair au Conseil européen pour en finir une bonne fois pour toutes avec les politiques d'austérité, pour en finir avec le surveiller et punir, pour en finir aussi avec ce vrai faux budget qui est le reflet du manque d'ambition du Conseil européen. Je ne crois pas que les petits moyens supplémentaires qui sont demandés seront suffisants pour faire face aux crises nouvelles qui vont se présenter à nous et pour répondre aux demandes des citoyens et des peuples européens.